mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer níutíu frá tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt og

gerir ráð fyrir því að opinber birting og framlagning álagningar á skattskrám landsmanna verði lögð af meðöðrum orðum er lagt til að einkasqkttróknum borgaranna hverjum árum verði afnumin

eru háttvirtir þingmenn birgir ármannsson guðlaugur þór þórðarson guðjón hjörleifsson arnbjörg sveinsdóttir guðmundur hallvarðsson sólveig pétursdóttir pétur h blöndal og drífa hjartardóttir það kannski í stuttu máli segja eins og hér hefur komið fram að þá gerir frumvarpið ráð fyrir því að framlagning og birting á álagningar og skattskrám landsmanna verði lögð ef en eins og kunnugt er þá er það þannig að samkvæmt núgildandi lögum eru þessar skattskrár lagðar fram og þá liggja í rauninni frammi

um tekjur allra íslendinga hvort sem þeir hafa óskað eftir þeirri framlagningu eða ekki það er þannig að frumvarpið gerir ráð fyrir því að þessari framlagningu verði hætt herra forseti núgildandi löggjöf leggur þá skyldu á skattstjóra landsins að leggja álagningar og skattskrár fram til birtingar og þeim er jafnframt gert að auglýsa rækilega hvar og hvenær skrárnar liggja frammi jafnframt heimila núgildandi lög opinbera birtingu á upplýsingum úr skránum auk þess sem útgáfa þeirra upplýsinga sem fram koma í skránum í heild eða hluta er heimil þetta er nú eitthvað sem við þekkjum hér á íslandi eru bæði gefin út blöð þar sem tíndir eru til ákveðnir einstaklingar hér í þjóðfélaginu og gerð nokkuð rækileg grein fyrir launakjörum þeirra hvort sem launin eru há eða lág það sama má segja um einstakar fréttir í fjölmiðlum hvort sem það eru prentmiðlar eða ljósvakamiðlar að þessir fjölmiðlar hafa gert sér það að leik eða gert það að fréttaefni hver laun nafngreindra einstaklinga eru það er nú einfaldlega þannig að það er vegna þess að lögin eins og þau eru og ef við förum nú aðeins yfir forsögu birtingar þessara skráa þá er það þannig að skattyfirvöldum hefur um áratugaskeið verið skylt samkvæmt lögum að leggja skattskrár einstaklinga fram til birtingar og að auglýsa framlagningu þeirra sérstaklega af orðalagi eldri laga um tekjuskatt og eignarskatt er ljóst að tilgangurinn með framlagningu skattskráa hefur verið sá að upplýsa gjaldendur um álagðan skatt á tekjur og eignir hvers og eins en jafnframt að tryggja gjaldendum heimild til að fá upplýst hjá skattyfirvöldum um grundvöll viðmiðunar tekna og eigna til myndunar skattstofns og jafnframt kæruheimild vegna slíkra ákvarðana enn fremur tryggðu ákvæði eldri laga sérhverjum gjaldanda kæruheimild vegna ákvörðunar skattyfirvalda um skattstofn þriðja manns til tekjuskatts og eignarskatts með öðrum orðum og á mannamáli var tilgangur laganna í öndverðu sá að gefa almenningi tækifæri til að kynna sér álagningu á samborgara sína enda var það talið nauðsynlegt til þess að tryggja að mögulegt væri að ganga úr skugga um að allir skattgreiðendur landsins greiddu þá skatta sem þeim bæri í samræmi við greiðslugetu og að skattálagning annarra gengi ekki gegn hagsmunum almennings það var sem sagt þannig á þessum tíma að almenningi voru heimilaðar svokallaðar samanburðarákærur ef grunsemdir voru um að tekjur og eignir tiltekinna einstaklinga væru of lágt taldar eða ótaldar með öðrum orðum höfðu menn heimildir til þess að kæra nágranna sinn ef þeir töldu að viðkomandi væri ekki að greiða það sem

laga um tekjuskatt og eignarskatt númer sjötíu og fjögur að minnsta kosti frá árinu nítján hundruð tuttugu og eitt það er að minnsta kosti í þeim lögum í þrítugasta og sjöttu grein laganna frá nítján hundruð tuttugu og eitt var að finna þær kæruheimildir sem sem ég nefndi hér áðan ég ætla nú ekki að lesa upp lagaákvæði gömlu skattalaganna eins og þau voru á þeim tíma en ég vek athygli á því þessi lagaákvæði eru tekin upp í greinargerð með frumvarpinu í heild sinni sambærileg þessum ákvæðum sem ég hef nú gert hér grein fyrir var

og einnig í þrítugasta og sjöundu greinar og þrítugasta og áttundu greinar tekjuskattslaganna frá árinu nítján hundruð fimmtíu og fjögur með setningu laga um tekjuskatt og eignarskatt númer sjötíu frá nítján hundruð sextíu og tvö er gerð veigamikil breyting á þessum ákvæðum samkvæmt þrítugustu og níundu greinar og fertugasta grein laganna var skattstjórum eftir sem áður gert að leggja skattskrár fram í sínum umdæmum en hins vegar var felld niður sú kæruheimild sem gjaldendur höfðu vegna ákvörðunar skatta á tekjur og eignir þriðja manns með öðrum orðum samanburðarkærurnar voru felldar niður mönnum leyfðist ekki lengur samkvæmt íslenskum lögum að kæra með öðrum orðum samanburðarkærurnar voru felldar niður mönnum leyfðist ekki lengur samkvæmt íslenskum lögum að kæra náungann kæra nágranna sinn ef þeir höfðu ástæðu til að eigin mati vegna þess að þeir teldu að viðkomandi greiddi ekki þá skatta sem viðkomandi bar í hina sameiginlegu sjóði í greinargerð með frumvarpi til laga um tekju og eignarskatt sem varð að lögum númer sjötíu frá nítján hundruð sextíu og tvö kemur fram rökstuðningur fyrir þessari breytingu það er því að fella niður kæruheimildir þar segir með leyfi forseta fellt er niður ákvæði annarrar málsl þrítugasta og áttundu grein núgildandi laga um heimild gjaldenda til þess að kæra út af því að tekjur og eign annarra gjaldenda sé of lágt ákveðin og svo framvegis

auðvitað getur hver gjaldþegn eftir sem áður komið á framfæri við skattstjóra eða umboðsmann hans hverjum þeim upplýsingum og ábendingum sem hann telur ástæðu til herra forseti fram til ársins nítján hundruð sjötíu og níu lögðu skattyfirvöld einungis fram skattskrár meðal annars samkvæmt þeim ákvæðum sem ég hef hér lýst fram að þeim tíma var ekki gerður neinn lagalegur munur á skattskrám annars vegar og álagningarskrám hins vegar með setningu laga um tekjuskatt og eignarskatt númer sjötíu og fimm fjórtánda september nítján hundruð áttatíu og eitt var slíkur greinarmunur gerður og skattstjórum gert skylt að leggja bæði álagningar og skattskrár fram árlega samkvæmt ákvæðum nítugasta og áttundu grein laganna með áttundu grein laga númer sjö nítján hundruð áttatíu og fjögur var opinber birting og útgáfa álagningar og skattskráa síðan heimiluð

í nefndaráliti meiri hluta efnahags og viðskiptanefndar alþingis sem fylgdi lagabreytingunni árið nítján hundruð áttatíu og fjögur kom fram það álit meiri hluta nefndarinnar að ótvírætt væri að birting upplýsinga úr skattskrá og útgáfa hennar væri í heild til þess fallin að skapa bæði gjaldendum og skattyfirvöldum virkt aðhald og að slík birting gegndi að mörgu leyti sama tilgangi og framlagning skattskráa framlagning álagningar og skattskráa væri þannig hugsuð sem þáttur í virku skatteftirliti og ætlað að koma í veg fyrir undanskot frá skatti frá því að síðastnefndu breytingarnar á lögum um tekjuskatt og eignarskatt voru gerðar hefur framkvæmd laganna verið sú að skattstjórar hafa árlega lagt fram álagningar og skattskrár í hverju umdæmi og jafnframt hefur eins og ég sagði hér áður efni þeirra verið gerð ítarleg skil í fjölmiðlum með þessu frumvarpi er lagt til að breyting verði gerð þar á ef við víkjum þá stuttlega að því eftir þessa réttarsögulegu yfirferð sem hófst með yfirferð á ákvæðum tekjuskattslaganna frá nítján hundruð tuttugu og eins og víkjum að því hvaða reglur gilda í löndunum í kringum okkur ber norðurlöndunum er það að segja um þær reglur að reglur um birtingu upplýsinga um skattgreiðslur einstaklinga eru ekki samræmdar á norðurlöndum ákvæði norskra laga munu vera sambærileg núgildandi ákvæðum íslenskra laga um tekjuskatt og eignarskatt hvað varðar birtingu upplýsinga úr skattskrám samkvæmt sænskum lögum hafa þarlend skattyfirvöld víðtækar heimildir til að birta upplýsingar um skattgreiðslur einstaklinga í dönskum lögum er hins vegar kveðið á um algera leynd um skattgreiðslur

danir eru nú það land sem við höfum nú kannski fyrst og fremst miðað okkur við og litið til í okkar lagasetningu hér á íslandi en svona eru þessar reglur mismunandi á norðurlöndum en ég vil taka það fram að mér er ekki kunnugt um það hvaða reglur gilda

að það má nefna ýmsa annmarka á núgildandi löggjöf hvað varðar álagningar og skattskrár einstaklinga þar er fyrst að telja að tölvutæknin gerir það að verkum að álagningar og skattskrár eru nú unnar á tölvutæku formi með afhendingu skránna kunna að rísa fjölmörg álitamál þannig má nefna að með samtengingu slíkra skráa við aðrar skrár er hægt að kalla fram nákvæmar persónuupplýsingar um alla landsmenn slíkar upplýsingar má nota í ýmsu skyni og sú hætta er fyrir hendi að þær kunni að verða notaðar jafnvel í annarlegum tilgangi núverandi löggjöf leysir þennan vanda ekki að öllu leyti samkvæmt lögum ber að leggja álagningarskrárnar fram síðsumars en endanleg skattskrá er ekki lögð fram fyrr en í janúarmánuði ólík ákvæði gilda reyndar um birtingu skránna þannig er ótvírætt tekið fram að skattskrá megi birta og gefa út í heild eða að hluta

ekki er hins vegar kveðið á um það í núgildandi lögum um tekjuskatt og eignarskatt hvort afhenda megi skrárnar á tölvutæku formi eða hvort vinna megi úr þeim líkt og tíðkast í fjölmiðlum en auðvitað læðist að manni sá grunur að það sé gert að minnsta kosti þegar maður fylgist með umfjöllun fjölmiðla um þessar upplýsingar ef við víkjum þá að helstu rökunum fyrir frumvarpinu og þeim breytingum sem lagðar eru til lögunum um tekjuskatt og eignarskatt þá er það þannig eins og áður segir að það er ljóst að tilgangurinn með því að skylda skattyfirvöld til að leggja fram skattskrár einstaklinga var í fyrsta lagi sá að upplýsa gjaldendur um álagðan skatt á tekjur og eignir hvers og eins og grundvöll viðmiðunar tekna og eigna til myndunar skattstofns og kæruheimild vegna slíkra ákvarðana í öðru lagi var tilgangurinn sá að tryggja almenningi kæruheimild vegna ákvörðunar skattyfirvalda um skattstofn þriðja manns til tekjuskatts og eignarskatts af orðalagi eldri lagaákvæða má vera ljóst að forsenda þess að gjaldendur gætu neytt kæruheimildar sinnar gagnvart þriðja manni var sú að skattskrárnar lægju frammi að öðrum kosti og það segir sig algjörlega sjálft hefði almenningi verið algjörlega ómögulegt að beita þessari kæruheimild þegar lögfest var breyting á lögum um tekjuskatt og eignarskatt árið nítján hundruð sextíu og tvö og kæruheimild felld niður þá segir það sig sjálft að þá brustu þær forsendur sem lágu að baki framlagningu skattskráa einstaklinga það sér það hver maður í hendi sér aðra hefði verið erfitt að beita þessari kæruheimild og kæra náungann ef upplýsingarnar hefðu ekki legið frammi í þessum skrám samkvæmt núgildandi ákvæðum nítugasta og áttundu greinar tekjuskattslaganna hvílir á skattstjórum sú skylda að senda hverjum gjaldanda sérstaka tilkynningu eða álagningarseðla með upplýsingum um þá skatta sem á hann hafa verið lagðir á viðkomandi skattári í slíkum tilkynningum koma fram sömu upplýsingar og birtar eru í þessum skrám frumvarpið gerir alls ekkert ráð fyrir að breyting verði gerð á þeirri framkvæmd í ljósi hennar verður hins vegar ekki séð að framlagning skránna samkvæmt núgildandi löggjöf feli í sér annan tilgang en að gefa almenningi kost á að kynna sér fjárhagsleg málefni náungans vegna þess að hver og einn fær þær upplýsingar sem hann varða sendar beina leið heim til sín og viðkomandi getur þá farið yfir sína skattseðla og álagningarseðla til þess að kanna það hvort rétt er farið með hjá skattyfirvöldum herra forseti veigamestu rökin að baki frumvarpinu eru þau að það verður að telja að birting þessara skráa álagningar og skattskráa samkvæmt ákvæðum núgildandi laga brjóti gegn rétti einstaklinga til friðhelgi einkalífs það er gömul saga og ný að fjárhagsleg málefni einstaklinga eru meðal viðkvæmustu persónuupplýsinga í nútímasamfélagi sem flutningsmenn telja eðlilegt og sanngjarnt að fari leynt ljóst má vera að með framlagningu álagningar og skattskráa fer fram birting á upplýsingum sem gefa glögga mynd af tekjum nafngreindra einstaklinga færa má rök fyrir því að notkun upplýsinganna hafi breyst verulega frá því að tryggja kærurétt gjaldenda gagnvart samborgurum sínum til þess að vera orðnar að þaulskipulagðri markaðsvöru í framkvæmd hefur þróunin orðið sú á síðustu árum að framlagning álagningar og skattskráa hefur orðið uppspretta frétta um fjárhagsleg málefni einstaklinga og eins og ég sagði hér áðan þá er það orðinn árlegur viðburður að fjölmiðlar vinni upplýsingar upp úr álagningar og skattskrám um tekjur manna það eru birtir listar yfir tekjuhæstu einstaklingana í hverri starfsgrein gjarnan með samanburði frá ári til árs það má leiða líkur að því að fjölmiðlaumræða af slíku tagi feli í sér hættu á að einstaklingar verði fyrir óverðskuldaðri áreitni vegna tekna sinna ýmist vegna þess að þær þyki of háar eða of lágar við höfum dæmi um það frá noregi að börn einstaklinga sérstaklega í smáum plássum þar sem nálægðin er mikil að börn einstaklinga með lágar tekjur hafa orðið fyrir einelti og aðkasti í skólum vegna þess hversu illa staddir foreldrar þeirra eru fjárhagslega þannig að þetta mál á sér ýmsar hliðar og það hafa komið upp óheppileg atvik meðal annars í noregi sem leitt hafa til þess að umboðsmaður barna í noregi hefur mælst til þess við norska löggjafann og þarlend skattyfirvöld að gerðar verði breytingar á þeim reglum sem gilda um þessa framlagningu flutningsmenn þessa frumvarps telja að framlagning þessara skráa geti haft fleiri ókosti í för með sér birting upplýsinga um tekjur einstaklinga er til þess fallin að grafa undan því trúnaðarsambandi sem viðgengist hefur á vinnumarkaði um launakjör í frjálsum vinnusamningum það er nú bara þannig að á flestum vinnustöðum eru launakjör starfsmanna trúnaðarmál launþega og vinnuveitanda með því að skylda skattstjóra til að leggja álagningar og skattskrár fram gerir ríkisvaldið þennan trúnað að engu

slíku sinna munu eftir sem áður geta gert sínar launakannanir og barist gegn þeirri slæmu þróun sem

en framlagning á persónugreindum upplýsingum hefur ekkert með það að gera ég tala nú ekki um vegna þess að þessar upplýsingar liggja ekki frammi nema í hálfan mánuð í senn allt frá því að lögfest voru lagaákvæði um framlagningu á þessum skrám fyrir áratugum síðan hafa átt sér stað gríðarlegar umbætur hvað varðar réttarstöðu einstaklinga gagnvart ríkisvaldinu og réttur einstaklinga til friðhelgi einkalífsins hefur verið bættur verulega og ég held að við þurfum ekkert að vera neitt að rífast um það hér þannig er það nú í því sambandi má nefna setningu laga um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði laga um skráningu og meðferð persónuupplýsinga stjórnsýslulaga og upplýsingalaga þá hefur í íslenskri löggjöf verið lögð aukin áhersla á vernd mannréttinda meðal annars með lögfestingu mannréttindasáttmála evrópu og með endurskoðun á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar árin nítján hundruð níutíu og fimm og nítján hundruð níutíu og sjö á sama tíma má segja að réttarvitund almennings hafi tekið breytingum og það má ætla að almennir borgarar geri sér nú betur grein fyrir réttindum sínum en áður og þeim takmörkunum sem ríkisvaldinu eru sett gagnvart þeim þar á meðal hvað varðar meðferð ríkisvaldsins og annarra aðila á viðkvæmum persónuupplýsingum ég held að þar nægi að nefna þær umræður sem sköpuðust um meðferð heilsufarsupplýsinga einstaklinga í aðdraganda setningar laga um gagnagrunn á heilbrigðissviði árið nítján hundruð níutíu og átta þá er rétt að geta þess herra forseti að víða í íslenskri löggjöf er réttur einstaklinga til friðhelgi einkalífs tryggður og hömlur settar við meðferð birtingu eða opinberun á viðkvæmum persónuupplýsingum einstaklinga þannig er í sjötugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar friðhelgi einkalífs einstaklinga vernduð sambærilega reglu má finna í áttundu grein mannréttindasáttmála

stuðla að því að með persónuupplýsingar sé farið í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og friðhelgi einkalífs þá er víða í löggjöfinni kveðið á um þagnarskyldu starfsmanna um einkahagi einstaklinga svo sem fjárhagsmálefni þeirra þannig er skattstjórum umboðsmönnum skattstjóra ríkisskattstjóra skattrannsóknarstjóra ríkisins og yfirskattanefnd bannað að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi að skýra óviðkomandi mönnum frá því sem þeir komast að í sinni sýslan það er í sínum störfum um tekjur og efnahag skattaðila það sama gildir um þá sem veita áðurnefndum aðilum aðstoð við störf þeirra eða fjalla á annan hátt um skattframtöl þágu geta þess að í tuttugasta og annarrar greinar lögreglulaga frá nítján hundruð níutíu og sex er lögð þagnarskylda á lögreglumenn og annað starfslið lögreglu um atvik sem þeim verða kunn í starfi sínu eða vegna starfs síns og leynt eiga að fara vegna lögmætra almanna eða einkahagsmuna það er tekið sérstaklega fram að þagnarskyldan nái meðal annars til upplýsinga um einkahagi manna sem eðlilegt er að leynt fari í fimmtugasta og áttundu grein laga um fjármálafyrirtæki er kveðið á um bankaleynd fjármálafyrirtækja þar er mælt fyrir um að stjórnarmenn fjármálafyrirtækja framkvæmdastjórar endurskoðendur starfsmenn og hverjir þeir sem taka að sér verk í þágu fyrirtækja séu bundnir þagnarskyldu um allt það sem þeir fá vitneskju um við framkvæmd starfa sinna og varða viðskipta eða einkamálefni viðskiptamanna þeirra nema skylt sé að veita upplýsingar samkvæmt lögum samkvæmt þessum lögum gildir þagnarskyldan jafnframt um hvern þann sem veitir upplýsingum sem getið er um og ég vék hér að áðan viðtöku sambærileg ákvæði um þagnarskyldu um persónuleg málefni einstaklinga þar á meðal fjárhagsleg málefni þeirra gilda samkvæmt lögum um endurskoðendur frá árinu nítján hundruð níutíu og sjö og lögum um lögmenn frá árinu nítján hundruð níutíu og átta menn hljóta að sjá það herra forseti að það verður ekki annað sagt en að ákvæði núgildandi laga það er núgildandi ákvæði nítugasta og áttundu greinar um tekjuskatt og eignarskatt um framlagningu álagningar og skattskráa og þar með þeirra upplýsinga sem við höfum verið að fjalla um fjárhagslegar upplýsingar einstaklinga séu í verulegu ósamræmi við þau sjónarmið sem fram koma í þeim lögum sem ég hef hér rakið og þær meginreglur sem lögfestar hafa verið í sérlögum um þagnarskyldu um upplýsingar sem varða fjárhagsleg málefni einstaklinga það verður ekki betur séð en þetta tvennt rekist á hvers annars horn það er trú okkar flutningsmanna þessa frumvarps að þessi framlagning brjóti hreinlega í bága við þær meginreglur sem sjötugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar fela í sér um friðhelgi einkalífsins við teljum að gildar ástæður þurfi að liggja til grundvallar löggjöf sem mælir fyrir um svo yfirgripsmikla röskun á friðhelgi einkalífs einstaklinga sem núgildandi löggjöf regla og þessi birting meira samþykkis eða skilnings í þjóðfélaginu vegna þess að það eru náttúrlega fyrst og fremst þeir sem hæstar tekjurnar hafa sem þurfa að sæta þessari birtingu en auðvitað gilda sömu prinsipp um alla aðra það eru allir aðrir sem þurfa að þola framlagninguna mig grunar nú að það mundi heyrast hljóð úr horni einhvers staðar frá ef menn færu á grundvelli nákvæmlega sömu prinsippa og fram koma í ákvæði núgildandi laga að birta hér upplýsingar um þær bætur og styrki sem einstaklingar eru að hljóta úr opinberum sjóðum það þætti mönnum held ég vera mjög ósmekkleg birtingu á persónulegum gögnum um fjárhagsleg málefni og annars konar félagslega stöðu einstaklinga og ég efast nú ekki um að margir þeirra sem eiga sæti hér á hinu háa alþingi mundu bregðast við ef sú væri reglan í íslenskri löggjöf en auðvitað er það þannig og það er nú ástæðan fyrir því að ég er að víkja að þessu atriði sem er afskaplega ósmekklegt að slík birting er í eðli sínu sú sama og að birta upplýsingar um tekjur einstaklinga það á ekki að skipta neinu máli varðandi þau grundvallarprinsipp sem ég hef hér farið yfir okkar meginreglur um friðhelgi einkalífsins snúa að það á að vera alveg sama hvort um háar tekjur eða lágar er að ræðaþetta ber allt að sama brunni og byggir á sama grunni það þurfa því að vera gildar ástæður sem liggja til grundvallar sem mæla fyrir svo yfirgripsmikilli röskun á friðhelgi einkalífsins sem núgildandi löggjöf kveður á um og með vísan til þess sem ég hef hér sagt það verður ekki talið að slíkar ástæður séu fyrir hendi og þess vegna sé nauðsynlegt að gera þær breytingar sem flutningsmenn þessa frumvarps leggja til að gert verði á ákvæðum nítugasta og áttunda laganna um tekju og eignarskatt að lokum vil ég geta þess að þetta frumvarp felur það ekki í sér að neinu leyti að dregið verði úr þeim úrræðum sem skattyfirvöldum eru veitt í núgildandi löggjöf til að sinna virku skatteftirliti bregðast við undanskotum frá skatti eða til að beita öðrum þeim heimildum sem í núgildandi löggjöf felast eða hún kveður á um frumvarpið gerir einfaldlega ráð fyrir að núverandi eftirlit verði eftir sem áður í höndum skattyfirvalda en með því ljúki eins og ég gat um hér í upphafi þá ljúki með því verði það samþykkt sem lög frá alþingi einkaskattrannsóknum borgaranna á hverjum öðrum enda eru þær óeðlilegar og ógeðfelldar leyfi ég mér að segja og ekki í takt við þá réttarþróun sem átt hefur sér stað hér á íslandi á síðustu árum og áratugum að svo búnu virðulegur forseti legg ég til að málinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar og annarrar umræðu